ci beccavamo solo processi, accuse di razzismo e xenofobia. Adesso, finalmente, sentiamo la Commissione e il Consiglio dire che si sono accorti che c'è un pericolo, c'è addirittura l'uberizzazione del terrorismo, in mezzo alle nostre case, sparano ai poliziotti, sparano persino ai gay. Ci sarebbe da essere tranquilli ascoltando le voci della Commissione, che ci dice che stanno esaminando il modo con cui prevenire il terrorismo. Quando però si leggono le parole che ha pronunciato addirittura il coordinatore antiterrorismo UE, Gilles De Kerchove, che ha detto testualmente, a proposito dei foreign fighters che dovremmo inevitabilmente poterli reintegrare, perché non possiamo chiuderli tutti nelle carceri, che bisognerà offrire loro una nuova alternativa di vita...